Monsieur le Président, je remercie chaleureusement la plénière d'avoir voté l'amendement que j'ai déposé pour un grand programme européen de dépollution des océans et des continents plastiques. Je pense que c'est une avancée importante, mais cela ne sera pas suffisant car il faut un changement radical dans nos modes de production pour nous permettre d'éviter le pire et que demain notre planète ne soit renommée la planète plastique. Nous sommes en fait déjà dans une catastrophe écologique majeure, avec des milliards de tonnes de plastique qui s'accumulent dans la nature et dans nos océans et, ce qui est moins visible mais tout aussi nocif, ces microplastiques qui se retrouvent jusque dans l'air que nous respirons ou dans le sel que nous mangeons. Voilà pourquoi il faut maintenant en finir définitivement avec les demi mesures et interdire enfin les plastiques à usage unique.